frú forseti hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um menningarminjar en þetta frumvarp var áður lagt fyrir á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi í samhengi við þrjú önnur frumvörp sem þá voru afgreidd það voru frumvarp til laga um þjóðminjasafn íslands frumvarp til nýrra safnalaga og frumvarp til laga um skil menningarverðmæta til annarra landa í ljósi fjölmargra ábendinga sem fram komu um efni þess frumvarps í meðförum alþingis þótti hins vegar rétt að skoða það nánar og var því afgreiðslu þess frestað eins og fram kom við umræðu um þessi frumvörp á síðasta þingi voru árið tvö þúsund og eitt gerðar gagngerar breytingar á lögum um fornleifar og minjavörslu með samþykkt nýrra þjóðminjalaga og þrennra annarra laga á því

og eins og ný þjóðminjalög frá sama ári meðal nýmæla í þessum gildandi lögum var að stjórnsýsluþáttur fornleifaverndar var skilinn frá þjóðminjasafni íslands og sett á laggirnar ný stofnun fornleifavernd ríkisins á sama tíma var húsafriðunarnefnd einnig gerð að formlegri stjórnsýslustofnun með lögum númer hundrað og fjögur tvö hundruð og nefnd voru áður verndun menningararfs þjóðarinnar heyrir því undir ýmsar stofnanir á vegum mennta og menningarmálaráðuneytis og starfa þar við ólík skilyrði reynslan af framkvæmd þessara laga sem sett voru tvö þúsund og eitt hefur leitt í ljós að stjórnsýsla ábyrgð og verkaskipting þarf að vera skýrari og enn fremur að samræmi skortir í skipun og hlutverk nefnda og ráða sem undir lögin falla sem og í fyrirkomulagi sjóða og við meðferð mála einnig hefur komið í ljós misræmi í notkun hugtaka jafnframt ári sem mörk milli minjaflokka hafa ekki verið skilgreind nægjanlega til að mynda milli fornleifa annars vegar og mannvirkja hins vegar megintilgangur þeirrar lagasetningar sem hér um ræðir er að auka skilvirkni minjavörslu með einfaldari stjórnsýslu skýrari hugtökum og skýrara verklagi við afgreiðslu mála með því er leitast við að styrkja stjórnsýslu á sviði menningarminja en lagt er til að þeir stjórnsýsluþættir minjavörslu sem undir mennta og menningarmálaráðuneytið heyra verði sameinaðir í eina stjórnsýslustofnun minjastofnun íslands slík sameining stuðlar að hagkvæmni í rekstri og er liður í endurskoðun og uppbyggingu þeirra menningarstofnana sem heyra undir ráðuneytið þessi stofnun er ráðgert að taki annars vegar við því hlutverki sem fornleifavernd ríkisins hefur á hendi og hins vegar hlutverki húsafriðunarnefndar en kannski eru það ekki allir sem átta sig á því að húsafriðunarnefnd ríkisins er í senn nefnd og stjórnsýslustofnun gert er ráð fyrir því að þessar tvær stofnanir renni saman í eina enda sinna þær nátengdum verkefnum þannig er til að mynda umfjöllun og umsagnir vegna skipulagsáætlana og umhverfismat veigamiklir þættir í starfsemi beggja stofnana svo og skráning og mat á varðveislugildi menningarminja eftirlit með slíkum minjum og framkvæmdir við þær enn fremur er gert ráð fyrir að hin nýja sameinaða stofnun sinni ákveðnum stjórnsýsluþætti hvað varaðar skil á menningarverðmætum til annarra landa eins og kemur fram í lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og ellefu samkvæmt þessu frumvarpi til laga um menningarminjar mun minjastofnun íslands sjá um umsýslu þeirra tveggja sjóða sem tengjast varðveislu menningarminja og verður starfsemi þeirra sam en í núverandi skipulagi er nokkuð ólíkt hvernig umsýslu sjóðanna er háttað auk ákvæða um sameiningu eru helstu nýmæli samkvæmt frumvarpi til laga eftirfarandi fyrsta þjóðminjasafni íslands og minjastofnun íslands er gert að halda skrár yfir þjóðminjar samkvæmt ítarlegri skilgreiningu þeirra fyrir íslenska menningarsögu annars vegar yfir lausamuni og hins vegar jarðfastar minjar annars hugtakið þjóðarverðmæti er nú notað í samræmi við hugtakanotkun í tilskipun evrópusambandsins númer níutíu og þrjú sjö e b e um að skila menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi hugtök séu skilgreind á sambærilegan hátt milli landa því að þetta skýr auðvitað að samskiptum landa og eitt af því sem við höfum langt verulega vinnu í er að ná þessari samræmdu hugtakanotkun þriðja skerpt er á skilgreiningu hugtaksins fornleifar og tekin af öll tvímæli um mörk milli fornleifa og heilla mannvirkja einnig er horfið frá því að miða aldursmörk friðaðra fornleifa við hundrað ár og í staðinn miðað við fast ártal sem er árið nítján hundruð fjórða hugtakið fornleifarannsókn er skilgreint með hliðsjón af þeirri þróun sem orðið hefur í tæknilegum aðferðum og með hliðsjón af áherslum alþjóðastofnana á borð við unesco á varðveislu menningarminja hlutverk minjastofnunar íslands gagnvart rannsóknum er skýrt stofnunin á að hafa eftirlit með rannsóknum veita leyfi þar sem þess er krafist til að mynda þegar þær valda jarðraski og það er þá bara samkvæmt lögum og hafa eftirlit með því að gögnum sé skilað fimmta hugtakið skyndirannsókn er skilgreint og sett ákvæði um framkvæmd og fjármögnun slíkra rannsókna sem ég tel að skipti mjög miklu máli til að skerpa á lagaramma fornleifarannsókna sjötti í kaflanum um verndun húsa og annarra mannvirkja er hugtakið mannvirki skilgreint skýrar en áður aldursmark er í raun og veru sett sjálfkrafa á friðun húsa sem væri þá hundrað ára aldursmark sem er ólíkt því sem miðað er við fornleifar en fyrir því eru mjög skýr fagleg rök því að ef við lítum annars vegar á húsasögu íslands og hins vegar á sögu einstakra gripa miðum við gripina við þann tíma þegar fjöldaframleiðsla til að mynda hófst sem hafði áhrif á það hvernig framleiðslu var háttað en að tillögu húsafriðunarnefndar er hins vegar talið eðlilegt að miða hús við hundrað ára aldursmark út frá mun staðreyndum í byggingarsögu íslands gerður er greinarmunur á sjálfkrafa friðun mannvirkja vegna aldurs og svo friðlýsingu sem er sérstök ákvörðun ráðherra sjöunda friðlýsing fornleifa er færð til ráðherra í stað þess að vera á valdi stofnunar og er það til samræmis við ákvæði í lögum um friðlýsingar mannvirkja og náttúruminja enn fremur er skerpt á því að friðlýsing sé hugsuð fyrir úrvalsflokk minja sem hafi sérstaka þýðingu fyrir þjóðina áttunda sett eru ákvæði sem heimila skyndifriðun til dæmis yngri minja sem hafa sérstakt menningarsögulegt gildi níundi háttvirtir þingmenn hafa sýnt gríðarlegan áhuga á málfarsefnum hér um langt skeið og því er lagt til að heiti húsafriðunarnefndar verði haldið óbreyttu þó að ljóst sé að nefndinni sé einnig ætlað að fjalla um málefni annarra mannvirkja rætt var að nefndin ætti að heita til að mynda mannvirkjafriðunarnefnd því að hún fjallar einnig um skip til að mynda báta girðingar og hvað eina sem við getum kallað mannvirki fráveitur vegi og svo mætti lengi telja en það er mín tillaga að við höldum nafni nefndarinnar sem hefur mjög skýra merkingu í hugum almennings tíu lagt er til að fornminjanefnd verði öflug fagnefnd með víðtækt hlutverk en ekki áfrýjunarnefnd eins og hlutverk fornleifanefndar er í gildandi lögum ellefu gert er ráð fyrir að minjaverðir sem falla undir minjastofnun íslands sinni víðtækara hlutverki en þeir gera samkvæmt gildandi þjóðminjalögum tólf sett eru skýr ákvæði um tímamörk tilkynninga um fund fornleifa um rask á þeim og viðbrögð minjastofnunar en það er eitt af því sem talsverðar ábendingar bárust um að væri mjög mikilvægt að væri skýrt í frumvarpi þetta lagafrumvarp sem ég mæli hér fyrir á sér langan aðdraganda það var undirbúið í samhengi við þau þrjú frumvörp sem ég nefndi hér í upphafi og voru afgreidd sem lög frá alþingi í fyrra þetta frumvarp er hins vegar í raun grundvöllur hina þriggja þau lög munu taka gildi frá fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán og því er lagt til að verði þetta frumvarp að lögum taki þau gildi á þeim tíma til að fullt samræmi sé á milli þeirra þáverandi menntamálaráðherra skipaði starfshóp

voru kynnt opinberlega á vegum ráðuneytisins og umsagna leitað um þau haustið tvö þúsund og átta síðar hefur verið leitað til ýmissa sérfróðra aðila og hagsmunaaðila um ýmis efnisatriði og það

endanleg útgáfa frumvarpsins sem hér liggur fyrir endurspeglar að sjálfsögðu ýmsar þær ábendingar og athugasemdir sem hafa komið fram í kynningarferlinu sem og það sem unnið var að hér á þinginu en eins og ég gangi hér í upphafi mælti ég fyrir frumvarpinu hér á alþingi samhliða áðunefnu frumvörpunum sjöunda apríl tvö þúsund og ellefu því var þá vísað til þáverandi háttvirtur menntamálanefndar sem sendi út umsagnarbeiðnir en nefndinni bárust á þriðja tug umsagna um efni frumvarpsins með fjölda ábendinga og fékk að auki nokkurn fjölda aðila á fund sinn til að fjalla um frumvarpið við undirbúning þess nú hefur verið tekið tillit til ýmissa þeirra ábendinga sem komu fram í þeim umsögnum sem bárust

mikilvægur hluti af menningararfi þjóðarinnar sem nauðsynlegt er að varðveita en þau eru langflest frá tuttugustu öld og falla því utan hinnar almennu aldursskilgreiningar á forngripum og því var ákveðið að breyta og setja aldursmörk skipa og báta sem teljast til forngripa við ártalið nítján hundruð fimmtíu hér hef ég stiklað á stóru um helstu atriði og breytingar sem orðið hafa á frumvarpinu ég vonast til þess að ný lög um menningarminjar muni taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán á sama tíma og önnur þau lög sem ég hef hér rætt munu taka gildi og vænti þess að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og hef ekki fleiri orð um það á þessu stigi